Ich möchte hier ganz klar betonen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Es fällt mir aber auch schwer, über Notmaßnahmen zu sprechen, wenn das, was wir tatsächlich brauchen, ein Langfristplan ist. Genau das ist auch der Punkt, der mir bei diesem Gipfeltreffen fehlt.

Weil es aber eine ein europäisches Problem ist, betrifft es uns alle, und es kann nur gemeinsam gelöst werden. Mir scheint auch, als ob alle darauf hoffen, dass der Winter den Ländern einige Verschnaufpausen bringt. Aber es kann wohl nicht sein, dass das erhöhte Risiko der Flüchtenden dazu verwendet wird, dass wir uns zurücklehnen. Ich möchte hier auch ganz klar die Bestrebungen und Bemühungen der Hohen Vertreterin unterstützen und betonen, dass die Gipfelzusagen der Mitgliedstaaten endlich eingefordert und umgesetzt werden müssen sowohl was die zugesagten Gelder betrifft als auch das zugesagte Personal.